Sentința abuzivă pronunțată ieri împotriva Iuliei Timoșenko este o confirmare a faptului că i a fost intentat un proces politic. Este tot mai evident că scopul este eliminarea definitivă a fostului premier de pe scena politică. Procesul a fost lipsit de transparență și nu s a bazat pe probe veritabile. Diplomaților europeni le a fost interzis accesul în sala de judecată. În aceste condiții, puterea de la Kiev nu mai este credibilă când își afirmă dorința de a coopera cu UE. Acest fapt va avea cu siguranță consecințe asupra încheierii acordului de asociere UE Ucraina. Bunele relații cu Uniunea nu înseamnă doar liberalizarea vizelor sau facilitarea schimburilor comerciale. Înainte de toate, înseamnă respectarea principiilor democrației și statului de drept, pe care este fundamentat Parteneriatul estic, din care Ucraina face parte.